Podle mě je to prostředek, jak cíle evropské zelené dohody prosazovat. Tato smlouva má však riziko v dopadech na zemědělce, očekávám, že pan komisař Hogan potvrdí záruku a kompenzace ve výši minimálně jedné miliardy eur a další opatření pro zemědělce v případě, že by skutečně došlo k výrazným dopadům. S těmito zárukami je pro mě smlouva přijatelná. Ale není pro mě přijatelné chování a jednání prezidenta Bolsonara a jeho vztah k devastaci Amazonie.

Pro mne bude tedy dohoda s Mercosurem přijatelná, pokud prezident Bolsonaro dá záruky a udělá konkrétní opatření, aby se zastavila devastace Amazonie a úbytek amazonského pralesa.